C'est parce qu'elle dénonçait de multiples pratiques contraires à ce que nous appelons nos valeurs, dont la vente de la nationalité au plus offrant, le changement à cinq reprises du chef de la police en quatre ans, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, et le camouflage de la corruption d'Azerbaïdjan qu'elle a été assassinée. Si vraiment l'Union européenne est une communauté de droit, elle ne peut tolérer des manquements aussi manifestes à ses principes et doit d'urgence modifier ses instruments pour faire respecter précisément cet état de droit, tout comme elle ne peut davantage tolérer les pratiques fiscales d'États qui sapent une des bases de nos démocraties, et sans doute de la civilisation, l'égalité devant l'impôt.